Car un certain nombre de progrès doivent encore être réalisés et ils peuvent se faire à des vitesses très différentes.